virðulegi forseti ég þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir skýrslu sína mér finnst þó mikilvægt að hér komi fram í upphafi míns máls því nokkrir háttvirtir þingmenn hafa gert það að umtalsefni að síðasta ríkisstjórn hafi verið klofin í afstöðu sinni til evrópusambandið þá er það vissulega rétt vinstri hreyfingin grænt framboð hefur verið andvíg því og er andvíg því að ísland gangi í evrópusambandið og byggir það meðal annars á þeim forsendum að evrópusambandið stjórnist í allt of ríkum mæli af

að allt of harðri hægri stefnu hafi verið fylgt eins og til að mynda hjá olli rehn sem hefur boðað niðurskurð sem því miður ég þykist sjá líka í stefnu núverandi ríkisstjórnar hvað um það ég var hins vegar ein af þeim sem studdi þessa umsókn á þeirri forsendu að þetta mál hefur verið stórpólitískt mál í umræðum hér á landi undanfarna áratugi og í raun og veru allt frá því að ísland varð aðili að e e s samningnum hefur þetta mál verið ofarlega á baugi í pólitískri umræðu þau rök sem mér hafa fundist skipta mestu þar eru lýðræðisrökin það er að það sé eðlilegt að mál af þessari stærðargráðu þar sem eru vissulega ólíkir fleti á málinu það er ekki hægt að tala um þetta sem svarthvíta mynd það sé eðlilegt að þjóðin komi að ákvörðun um þau málefni það er eðlilegt miðað við þær nágrannaþjóðir okkar sem við störfum með daglega hvort sem það er á norðurlöndum eða annars staðar í evrópu það er eðlilegt að þjóðin fái tækifæri til að taka afstöðu í þessu máli hér hefur líka verið rætt í þessari umræðu um pólitískan veruleika og það er alveg ljóst að sú ríkisstjórn sem nú situr og þeir flokkar sem hana skipa eru andvígir aðild og það er eðlilegt að ríkisstjórnin endurskoði þá ákvörðun sem hér var tekin á þinginu tvö þúsund og níu en ég geri auðvitað miklar athugasemdir við þá framgöngu að sú ákvörðun sé þá ekki borin undir þingið að breyta afstöðunni hæstvirtur utanríkisráðherra ræddi það hér og lýsti þeim vilja sínum að hann vildi eiga samráð við alþingi nefndi þar bæði alþingi og sérstaklega utanríkismálanefnd alþingis háttvirt ég tel að það hljóti að hafa verið önnur sjónarmið sem ráða því þegar hæstvirtur utanríkisráðherra teflir fram lögfræðiáliti nú vitum við öll að lögfræði er ekki vísindagrein sem getur gefið einhlít svör það vitum við að sjálfsögðu og það er alveg ljóst að þetta lögfræðiálit sem hæstvirtur utanríkisráðherra lagði fram við það má gera man lagalegar athugasemdir til að mynda að það er erfitt að fella allar þingsályktanir undir sama hatt það eru til þingsályktanir þar sem alþingi samþykkir að stefnt skuli að tilteknum markmiðum ef þær ályktanir komast aldrei til framkvæmda er spurning hvert gildi þeirra sé

för með sér athöfn af hálfu framkvæmdarvalds og stendur yfir í framkvæmd þá hlýtur það að teljast undarleg lögfræði þó að háttvirtir þingmenn hafi haldið hér öðru fram og telji þetta stjórnskipulag fullkomlega eðlilegt undarleg lögfræði að þingið komi þá ekki að því að hverfa frá þeirri framkvæmd sem þegar er hafin ég tel það beinlínis varhugavert stjórnskipulega að telja ályktanir alþingis ekki skuldbindandi fyrir ríkisstjórn þó að það hafi auðvitað ólíkar lögfylgjur þegar við ræðum annars vegar um gildi laga og hins vegar gildi þingsályktana í afleiðingum fyrir ráðherra ef við setjum nú lögfræðina til hliðar og horfum bara á pólitíkina og hvernig við viljum þróa hér samskipti framkvæmdarvalds og löggjafarvalds lögfræðina er hægt að debattera hér endalaust en pólitískt tel ég og ég hefði talið að við hlytum að vera sammála um það ég og hæstvirtur utanríkisráðherra að við viljum hér styrkja löggjafarvaldið ég man eftir hæstvirtum utanríkisráðherra sem háttvirtum þingmanni hér þar sem hann var einatt þessarar skoðunar í sínum málflutningi hér ég er sammála þeim málflutningi og þess vegna finnst mér það pólitískt stórkostlega athugavert að það sé ekki tekin ákvörðun um það að þessi breytta stefna nýrrar ríkisstjórnar sé borin hér undir alþingi með einhverjum þeim hætti sem háttvirtur þingmaður birgir ármannsson fór hér yfir í upphafi mér finnst það satt að segja sjúskað að við séum ekki með þennan feril í lagi mér finnst það mér finnst að við verðum og ég er sammála hæstvirtum forseta einari kristni guðfinnssyni þegar hann ræddi hér í tengslum við þetta mál um fullveldi alþingis það er mjög mikilvægt að alþingi fái eðlileg tækifæri ekki bara í einhverri örumræðu eins og við eigum hér þar sem við erum í raun og veru ekki að ræða um neina tillögu til þess þá að þinglegur vilji birtist þannig að framkvæmdarvaldið geti þá fylgt þeirri stefnu þó að ríkisstjórnin sitji í umboði tveggja flokka sem eru í meiri hluta á alþingi hefur ekki farið fram umræða það hefur ekki farið fram atkvæðagreiðsla um þessa breyttu stefnu og mér finnst þetta ekki gott mér finnst þetta eins og ég sagði hér áðan sjúskað að lokum langar mig að nefna það hér

og þó að þar hafi verið blæbrigðamunur á og hæstvirtur fjármálaráðherra formaður sjálfstæðisflokksins hafi rætt um þjóðaratkvæðagreiðslu á fyrri hluta kjörtímabils og hæstvirtur forsætisráðherra og formaður framsóknarflokksins hafi ekki nefnt neinar tímasetningar í því en fremur sagt að ekki yrði haldið áfram nema að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu teldi ég eðlilegt og það hefur raunar verið mín skoðun og byggi ég það í raun og veru á þeim lýðræðisrökum sem ég nefndi hér í upphafi máls míns að ríkisstjórn og alþingi tækju þá ákvörðun að leita leiðsagnar þjóðarinnar að það væri sett vinna í það að ná sátt um það hvernig leita skyldi þeirrar leiðsagnar það þarf ekki að gerast með einni spurningu já eða nei við getum haft þá atkvæðagreiðslu ítarlegri þannig að alþingi fái sem skýrasta leiðsögn ég mundi hvetja til þess og veit það að ég þykist skynja það hjá hæstvirtum utanríkisráðherra að hann hafi fullan vilja þrátt fyrir það sem á undan er gengið til þess að vinna vel með þinginu að þessu máli þá hefði ég haldið að þar væri líka mjög mikilvægt að reyna að ná sátt um það hvernig verði staðið að vinnu við þessi mál ég tel það mikilvægt að þjóðin komi þar að málum en fyrst og fremst er það mjög mikilvægt að alþingi komi að þeim nýju ákvörðunum sem teknar eru því að ríkisstjórn og framkvæmdarvald situr jú alltaf í umboði alþingis